A jelentés helyesen mutat rá, hogy a női nemen belül vannak olyan csoportok, amelyek hangsúlyosan hátrányos helyzetűek, jogfosztottak. A probléma számomra az, hogy az viszont nőjogi szakmai szempontból nem helyes, hogy miközben az etnikai kisebbségekhez tartozó nőket ide sorolja a jelentés, nem sorolja ide az őshonos nemzeti kisebbségekhez tartozó nőket. Könyvtárnyi szakirodalma van annak, hogy az őshonos nemzeti kisebbségekhez tartozó nők minden olyan diszkriminációfajtát, ami az őshonos nemzeti kisebbségeket általában ér, hangsúlyosan szenvednek el. Hadd mondjak erre Európából két példát, és szeretném kérdezni az alkotóit ennek a jelentésnek, hogy ismerik e ezeket a példákat. Felvidék, magyar kisebbség nyelvtörvény. A magyar nők azt a joghátrányt és emberjogi jogsértést, hogy nem használhatják a saját nyelvüket hatóságok előtt, egészségügyben, sokkal inkább megszenvedik, mint a férfiak. Hiszen a nők azok, akik az egészségügyben a gyerekekkel, az idősekkel leginkább foglalkoznak, hozzátartozóikat odaviszik különböző egészségügyi szolgáltatásokra. Illetőleg a hatóságok előtt a család ügyes bajos dolgait intézik.

Olyan sokat beszélünk a szexuális identitáshoz való jogról, a nemzeti identitáshoz miért nincs joga valakinek?